Hvala lepa za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Zahvaljujem se ministrici za, odgovor. Upam, da bo res čez, dva, meseca, pristojni organ oziroma najbrž Direkcija Republike Slovenije za, infrastrukturo obema občinama predstavila, ta, ta načrt oziroma ta idejni načrt, o tej novi, povezavi, ki je eden ključnih projektov na trasi četrte, razvojne osi. Namreč, zakaj je ta, cestna povezava, tako, pomembna? Ne gre samo, za to, novo povezavo in novo cesto, gre tudi za, obstoječo, državno cesto, namreč, med, letošnjo enomesečno zaporo ceste med Idrijo in Godovičem je bil za, največja tovorna vozila predviden obvoz po državni cesti, Poslušajte natančno, Logatec, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, kar je, prometne tokove podaljšalo za šest ur oziroma za dvesto osemdeset kilometrov. Kot alternativo pa je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo za traso, Logatec-Idrija, ki sicer znaša sedemindvajset kilometrov oziroma štirideset minut, vožnje, predlagala tudi obvoz čez Kladje na državni cesti, Cerkno-Hotavlje, vendar pod posebnimi pogoji v določenem časovnem intervalu in izmenično. Dejstvo namreč je, da obstoječa državna cesta med Cerknim in Hotavljami, da je preozka in prenevarna ter ne omogoča srečevanje največjih tovornjakov, pa tudi avtobusov, zato je poleg posodobitve ceste Želin-Idrija-Logatec nujna tudi modernizacija ceste Cerkno-Hotavlje. Ker se v letu dva tisoč devetnajst ponovno obeta popolna zapora državne ceste med Idrijo in Godovičem, me zanima, kaj boste storili, da ne bo več potrebno dvesto osemdeset kilometrov dolg obvoz čez Novo Gorico in Tolmin do Idrije. Hvala lepa.